Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Mit Investitionen in Forschung, Jugend und Klimaschutz sind wir mit Sicherheit auf dem richtigen Weg. Mir ist vor allem wichtig, dass der Erfolg von EU Programmen neben der Höhe der Inanspruchnahme durch den Mitgliedstaat auch daran gemessen wird, wie diese Budgets bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Betrieben, aber auch in den Regionen ankommen. Weiter liegt mir am Herzen, dass wir auch den Mut haben, EU Programme zu verändern und anzupassen. So sehe ich in dem Programm YEI weniger eine Struktur, sondern mehr ein Reparaturprogramm für Versäumnisse mancher Mitgliedstaaten bei der Jugendausbildung. Ich wünsche mir, dass es viel früher ansetzt, dass unsere Jugendlichen schon während der Ausbildung viel mehr unterstützt werden. Budget ist Politik in Zahlen, und die Wünsche der Fraktionen waren in den Verhandlungen sehr umfassend. Mit 169 Milliarden EUR an Verpflichtungen und 154 Milliarden EUR an Zahlungen haben wir ein ambitioniertes Budget erzielt, das auch unter 1 des BNE der 28 Mitgliedstaaten liegt. Effizienter Mitteleinsatz ist für unsere Bürgerinnen und Bürger sowohl auf nationaler Ebene als auch auf EU Ebene sehr wichtig.